tyle samo czasu jednym i drugim, aby wypełnili stawiane im wymogi, aby zostały wypełnione standardy.

bo wiem, że jest to grupa, która ma wyjątkowo trudną sytuację, jeśli chodzi o stronę dochodową.